Todo el peso del informe recae en las medidas coercitivas y de control social, que añaden al problema del extremismo el deterioro de nuestras libertades. No podemos combatir el problema con más miedo, generando más miedo. Como indicamos entre las siete medidas urgentes para combatir el terrorismo que mi delegación envió a los miembros de esta Cámara, a Martin Schulz y a Federica Mogherini también, las medidas legales o policiales por sí solas no son suficientes.

y, en especial, la educación, como la vía que puede ofrecer alternativas de futuro para una sociedad cohesionada y solidaria.